Ja, hvala še enkrat. Gospod Rajić, če je želja po, izpolnitvi odločbe ustavnega sodišču o ideologiji, potem je to vaša stvar. Po našem mnenju to ni stvar ideologij, ampak spoštovanje ustavnega načela, ki ga je odločilo ustavno sodišče. Druga stvar. Rekli ste: "Kot edino sveto SDS ponuja svojo rešitev." Ponudili smo rešitev, za katero zakonodajno-pravna služba meni, da je v redu in zakaj smo predlagali prve obravnave? Zato, da lahko tekom razprave, saj veste, ne, kot predsednik odbora, lahko na seji odbora, lahko z javno predstavitvijo mnenj, lahko na drugi obravnavi zakona v državnem zboru, lahko na tretji obravnavi zakon v državnem zboru, poiščemo skupaj rešitev, ki bo skladu z odločbo ustavnega sodišča, ampak koalicija ni imela niti toliko moči, da bi enkrat rekla: "Dajmo zakon v delovno proceduro, naj najprej ga pogledamo v odboru, povabimo vse pravne strokovnjake, ljudi iz ustavnega sodišča, ali pa še koga drugega lahko povabite, lahko naredimo javno predstavitev mnenj, pa nekaj naredimo." Ampak ni bilo želje. Vedno smo opozarjali, prva obravnava , možnost iskanje rešitev je, pa ste to zavračali. In zanimivo je, ko nekaj ni sprejeto, je kolektivna odgovornost, državni zbor je kriv, ko pa nekaj sprejmete pa si zapnete gumbe in rečete: "Mi smo sprejeli." Ravno obratno je gospod Rajić ... Ko kaj sprejmete, upam, da sprejmete to v dobro državljanov, ko pa kaj ne sprejmete, ste pa krivi vi in ne nas potiskati v isti vozi v napačno smer. Toliko morda tudi kot opomba pri vašem nadaljnjem delu. In verjemite, ne bo toliko problem ministra predlagati en zakon, problem bo tudi vas, kot predsednika odbora za izobraževanje, se iti ponovno kupčkanje, ki ga je minister že napovedal. Štiri predloge ima na mizi in spet boste v koaliciji kupčkali na račun odločbe ustavnega sodišča, ki je jasna . Hvala.